Tak się dziwnie składa, że wartości unijne są dokładnie odwrotne niż europejskie. W Europie obowiązywała zasada, że kto nie pracuje, ten nie je w Unii są zasiłki dla tych, co nie pracują. W Europie była zasada, że morderca ma wisieć w Unii panuje zasada, że kara śmierci jest zniesiona. Skutki są takie, że póki rządziły wartości europejskie, my Europejczycy rządziliśmy światem, a dzisiaj nas kolonizują narody, które mają wartości wyższe od wartości unijnych. Chcę powiedzieć, że ci, co znieśli karę śmierci, mają na rękach krew krew ludzi mordowanych przez bandytów, którzy nie boją się śmierci.